Señora Presidenta, el Ministerio de Medio Ambiente español asegura que ha iniciado el trámite para declarar como zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo el corredor de cetáceos que transcurre entre las costas de las Islas Baleares y las del País Valenciano y Cataluña. La Comisión Europea apoya el proyecto y, sin embargo, al mismo tiempo, el Gobierno español mantiene y prorroga permisos para realizar prospecciones en esa área. Mientras el Gobierno español quiere dar la imagen de defensor del medio ambiente, autoriza actividades que amenazan la biodiversidad y además el futuro económico de unas zonas, especialmente las Baleares, que tienen el turismo como base de su economía. La Comisión Europea tiene en sus manos la denuncia de la plataforma ciudadana Alianza Mar Blava, que describe las irregularidades que el Gobierno español cometió al adjudicar esos permisos, incluyendo el incumplimiento de normas europeas.

Pido desde aquí a la Comisión Europea que reaccione, que escuche a la ciudadanía y a los científicos que han alertado del peligro que esas prospecciones representan y que se implique para detener esos proyectos aberrantes.